Hvala lepa in lep pozdrav! Zdaj, kot smo danes že večkrat slišali, imamo na mizi predlog spremembe Zakona o dohodnini. In o tem zakonu, tem področju smo se, že večkrat ukvarjali v zadnjem obdobju s strani, istega ali, sorodnega predlagatelja, in tudi predlogi so več ali manj, zelo podobni. Zdaj. Tako bom rekel, v SMC na neki način obžalujemo, da se Nova Slovenija ni odločila in vstopila v vlado. Če se vrnem kak mesec, dva, tri nazaj, je izgledalo zelo resno in tudi pogovori so tekli praktično do zadnje minute in na koncu ste se, verjetno iz vam znanih razlogov, odločili, da v tej vladi ne boste sodelovali. In kot rečeno, v SMC obžalujemo, ker verjamemo, da bi z vami našli številne skupne točke. Zlasti na področju gospodarstva, bi se lahko še lažje pogovarjali, o vidiku konkurenčnosti in še o marsičem drugem, ampak na koncu ste se odločili, kot ste se, in tudi vaša vloga je drugačna, tudi politična situacija oziroma realnost v Sloveniji je v tem trenutku nekoliko drugačna, kot bi sicer lahko bila, če bi bili vaš, vi, partnerji v v tej vladi. Če se dotaknem samega predloga, oziroma predloga sprememb Zakona o dohodnini, lahko bi jo strnil v eno tako sintagmo oziroma mini-maksi dohodninska reforma, mini po številu členov, ki se spreminjajo, in maksi po po učinku, ki ga ima na, javne finance. Kajti, kot smo danes že večkrat slišali, se gre za učinke, ki se merijo v stotinah milijonov, praktično skoraj šeststo milijonov evrov, na leto manj prihodkov, države. Slišali smo številne argumente, da si Slovenija danes spričo neke gospodarske situacije to lažje zagotovo lažje privošči kot pred štirimi, petimi, šestimi leti, kadar je bila kriza ne najmočnejša in je imela največ, učinka tudi na DDV in vse ostalo. Se pa moramo nečesa zavedati - da živimo v nekem takem ekonomskem sistemu, kjer kriza slej ko prej spet pride, ne. In ko se bodo spet skrčili ti naši prihodki, predvsem iz naslova DDV-ja, bomo imeli eno veliko težavo, ki potem v praksi, kot, se marsikje izkaže, rečemo neko neko socialno vojno na terenu, ne. Torej, marsikdo bo nezadovoljen in nobena vlada, naj bo leva, desna, sredinska, take in drugačne barve, si ne bo želela potem nekih socialnih transferov, nekih pridobitev, nekih pravic rezati, oziroma če bo to naredila, zagotovo ne bo šlo brez, posledic političnih in še kakšnih, drugačnih. Veliko smo se pogovarjali o tem, da bi, spremenili splošno davčno olajšavo, torej da bi jo dvignili iz, tri tisoč tristo evrov na sedem tisoč, in če podatki, ki sem jih na spletu zdaj na hitro poiskal, držijo, je za leto dva tisoč sedem bila ta splošna davčna olajšava dva tisoč osemsto evrov, za leto dva tisoč osem dva tisoč devetsto evrov. Torej ta argument, ki ste ga nekako uporabili oziroma ki sta ga uporabili, kvar kar dve stranki iz, opozicije, je sicer smiseln, ampak, me pa, se pa resno vprašam, zakaj ga takrat, kadar ste bili v vladi, pa za načrtno sem vzel leto dva tisoč, osem v obravnavo, ker je bilo štiri leta, možnosti za pripravo, da bi se ta reforma izvedla, zakaj niste potem to udejanjili in spravili v prakso? Če upoštevamo leto dva tisoč enajst, tri tisoč sto štirideset, leto dva tisoč dvanajst tri tisoč dvesto evrov splošna davčna olajšava. lepo in fajn se sliši nekaj takega predlagati, ampak moramo vedeti, da če v proračunu zmanjka pol milijarde, potem ga jih moramo teh, te te pol milijarde nekje nadomestiti. Tako da predlog oziroma izziv, s katerim se danes o katerem se danes pogovarjamo, je prisoten, rešitve, ki nam jih ponujate, so pa zgolj, rešujejo pa zgolj en majhen del tega izziva, tisti enostavnejši del, ne. Tisti večji del izziva pa predstavlja vprašanje, kako ta izpad nadomestiti, zlasti na tistem področju, in to smo danes tudi že večkrat povedali, na na področju kapitalskih, dobičkov oziroma dohodkov, ne, torej obdavčitve teh, teh dohodkov. Tako da jaz ocenjujem, da je ta predlog zelo neuravnotežen in bi imel zelo negativne učinke na na delovanje naše države, in ga kot takega na žalost, ne morem podpreti. Hvala lepa.